Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie praworządności w Rosji.